Poštovani predsjedavajući, pozdravljam povjerenike, poštovani kolege i kolegice, čestitam svima na uspješmom radu i velikom trudu uloženom u pregovore i definiranje kohezijske Regulative i omotnice.

Mogućnost kombiniranja fondova doprinosi fleksibilnosti, a novi pristup upravljanju utemeljen na pametnoj specijalziaciji vodi u smjeru zajedničkog rada različitih segmenata društva i do ciljanih ulaganja. Regulativa daje rješenja i za pitanja predfinanciranja, što bi središnja država trebala znati koristiti, a na vladi je i da kvalitetnom regionalnom politikom pomogne manje razvijene regije u sufinanciranju, koristeći financijske instrumente koje prepoznaje i Regulativa, naprimjer EIB. Važno je da sutra izglasamo zakonodavni okvir i da se potaknu posebno vlade koje kasne da donesu potrebne strateške dokumente i krenu što prije s implementacijom.